Señora Presidenta, quiero traer a este Pleno cuál ha sido el impacto de la crisis en los derechos fundamentales de los españoles, después de los tres años de gobierno del Partido Popular. La valoración que voy a realizar corresponde a las conclusiones de un trabajo publicado por este Parlamento. Dice el estudio Las numerosas medidas de austeridad adoptadas en España, con recortes en los presupuestos social, educativo y de salud, han llevado a un preocupante incremento en la pobreza de la familia, impactando negativamente en los derechos fundamentales. En la educación, las reformas adoptadas han llevado a una gran desigualdad del sistema educativo español

en las pensiones se reconoce que ya se está dando una reducción del importe de las mismas con la consiguiente reducción del poder adquisitivo. El informe concluye diciendo que las medidas de austeridad que ha adoptado el Gobierno de Rajoy han llevado a una creciente desigualdad en España. La primera respuesta de la ciudadanía ante estas duras políticas está en los resultados que ha obtenido el Partido Popular en mi región, Andalucía, el pasado domingo, perdiendo el 14 de los votos, frente a la victoria del Partido Socialista, que ha realizado otra política en defensa de los derechos fundamentales.